Ja, hvala lepa, spoštovani podpredsednik! Jaz predlagam, da glede na neusklajenost okvirja za pripravo proračuna in seveda s tem tudi proračunskih dokumentov s fiskalnim svetom v državnem zboru opravimo o odgovoru ministra, javno razpravo, da to nekako uskladimo. Prvič, zaradi tega, ker, mislim, da je fiskalni svet tisti organ, ki je v tem pogledu s strokovnega zornega kota, zornega kota samega Zakona o fiskalnem pravilu ustavne kategorije, fiskalnega pravila, tisti, ki ga je enostavno treba upoštevati. Jaz vem, da mnenje ni obvezno, tega fiskalnega sveta, mnenje, da se upošteva, da ga vlada upošteva, ni obvezno, vendar kakorkoli že, stabilne javne finance zagotavljajo tudi stabilnost gospodarjenja, stabilnost razvoja družbe tudi na srednji in dolgi rok. Zaradi tega seveda predlagam, da se ta javna razprava, opravi v času sprejemanja proračuna oziroma najboljše bi bilo, preden se dejansko proračun tudi sprejme, da se ugotovi, kaj dejansko je, da tukaj vlada in, fiskalni svet nista usklajena. Ja, vsi se strinjamo s s tem, da je treba seveda dati socialnim kategorijam več denarja, vendar vsi tudi vemo, da to, da se je dalo več za socialo, ne pomeni, da moramo imeti zaradi tega neusklajene okvire za proračune s fiskalnim svetom. Navsezadnje, tukaj je zelo lahko vzeti nekje drugje. Ali je zelo, morda danes nekoliko že prepozno, prodati državno lastnino za več denarja? Tudi to bi se lahko zgodilo, tako da zdaj ta, te socialne kategorije ne smejo biti razlog oziroma vzrok za to, da imamo premalo denarja oziroma premajhen presežek poračuna v tem pogledu in seveda premajhno rezervo tudi za prihodnja leta. Jaz mislim, da s tem se enostavno nas ne moremo zadovoljiti. Proračuna je nekaj čez deset milijard in zdaj zaradi tega, če smo dali z sociali nekaj več, to ne pomeni, da moramo zaradi tega na drugi strani imeti nestabilne javne finance. Če pogledate podatke Ministrstva za finance oziroma vlade, koliko so prihodki se povečevali v zadnjih letih od leta dvajset tisoč štirinajst naprej, potem lahko ugotovite, da tukaj gre za več kot milijardo in pol in ta denar, nekaj tega denarja je šel za socialo. Zaradi tega še enkrat, jaz predlagam, da se razprava opravi in da se seveda te, zadeve uskladijo. Hvala lepa.